Aquí se habla mucho del pueblo moldavo, pero yo no he visto ningún informe de impacto de lo que va a suponer este acuerdo para los pueblos para el pueblo moldavo y para los distintos pueblos de la Unión Europea.

Porque, además, quiero decir al pueblo moldavo y también a los pueblos europeos que este modelo neoliberal que conocemos en Europa ha significado la destrucción del campesinado a niveles inimaginables, con la ocupación de nuestros mercados locales por parte de los agronegocios europeos la destrucción de las pequeñas y medianas empresas la deslocalización de la producción y de las propias empresas. Y ahora los pueblos del sur vivimos el hambre, que estaba erradicada

vivimos la destrucción, la expulsión de miles de familias de sus viviendas y ahora se va también a por nuestros sistemas públicos de salud, de enseñanza. Esa es la realidad que conocemos...